Dieser Dienst ist völlig im Dunkeln entstanden. Es gibt keine gesetzliche Grundlage für diesen Dienst.

keine Kontrollmöglichkeit für diesen Dienst. Das ist auch einzigartig in der Welt, dass so ein Geheimdienst nicht vom Parlament kontrolliert werden kann. Insofern stelle ich folgenden Antrag für meine Fraktion Die Rolle des INTCEN im Allgemeinen und im Besonderen im Zusammenhang mit dem Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 hier zu debattieren.